Onze netwerken moeten robuust en safe zijn en het kán ook beter naar de nationale toezichthouders, naar de EU computercriminaliteitsteams toe.

De eerste is wat zijn nu die extra kosten van die herlocatie naar Athene op rationeel deel.

Ten tweede over vijf jaar een evaluatie.